A Petíciós Bizottság az Európai Parlament, sok tekintetben az egész Európai Unió, lelkiismerete. Számos európai polgár számára a végső mentsvár, menedék jogai megvédésében. Ezért nagyon fontos, hogy jól végezze a munkáját, és teljesen egyetértek Chichester úr jelentésével, a Petíciós Bizottság kiváló szakmai és politikai munkát végez, és nagyon fontos, hogy egyre erősebb az összhang az Európai Bizottság és a Petíciós Bizottság között. Erre annál is inkább szükség van, mert az elmúlt években megszaporodtak a demokratikus alapjogok megsértésével kapcsolatos petíciók. Sajnálatos, hogy az elmúlt hónapokban számos petíció érkezett hazámból, Magyarországról a Bizottsághoz, mert a magyar kormány visszamenőleges hatállyal felszámolta a korkedvezményes és szolgálati rokkantsági nyugdíjakat, valamint a rendszeres szociális járadékban részesülők támogatását és a rendvédelmi dolgozók támogatását. Bízom benne, hogy ezekben a kérdésekben a Petíciós Bizottság érdemi segítséget fog nyújtani azoknak, akiknek az elemi emberi jogait megsértették.